herra forseti það kemur skýrt fram í þingsköpum að þessi tillaga stenst ekki ef menn velkjast svo í vafa um það á leita menn í lögskýringargögn og hvað er sterkasta lögskýringargagnið í þessu máli við skýringu á þingsköpunum það eru auðvitað ræður hæstvirts forseta sturlu böðvarssonar sem segja það beinlínis orðrétt að næturfundur á alþingi heyri sögunni til það kemur enn fremur fram í ræðum hans að það eigi fyrir fram að skipuleggja tímasetningu þingfunda svo þingmenn geti sinnt fjölskyldu sinni í þriðja lagi kemur fram í ræðu hæstvirts forseta sturlu böðvarssonar að lengri fundir eigi að leggjast á þriðjudag ekki aðra daga vikunnar umfram allt næturfundir eiga að heyra sögunni til og herra forseti á að ákvarða fyrir fram samkvæmt lögskýringargögnum tímalengd